sex um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins frumvarp þetta er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu í samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi lífeyrissjóði og tryggingafélög með frumvarpinu er lagt til að veigamiklar breytingar verði gerðar á lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun í sjávarútvegi lagt er til að greiðslumiðlun vegna lífeyrisgreiðslna og trygginga verði aflögð í núverandi mynd mælt verði fyrir um tiltekið hagræði við innheimtu félagsgjalda til hagsmunasamtaka smábátaeigenda það er eigenda opinna báta þilfarsbáta undir tíu lestum og krókaaflamarksbáta með frumvarpinu er lagt til að allur annar kafli laga númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex falli brott en þar er fjallað um greiðslumiðlun í sjávarútvegi ég tel rétt vegna samhengis að gera hér í fáummorðum grein fyrir þeim ákvæðum það er um að ræða ákvæði um greiðslumiðlun sem greina má í tvær deildir annars vegar er greiðslumiðlun fjár sem nemur átta prósent af öllu hráefnisverði sjávarafurða stærri báta samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtu grein laganna og hins vegar greiðslumiðlun fjár sem nemur átta komma fjögur prósent af hráefnisverði sjávarafla smábáta samkvæmt sjöttu grein laganna líkar reglur gilda um innheimtu greiðslumiðlunarfjár í báðum deildum en það skal inna af hendi innan fjórtán daga frá því að fiskur er afhentur sérreglur eru um umboðssölu sjávarafla sölu á ísfiski í erlendri höfn og skip sem vinna og frysta afla um borð við veðsetningu framleiðslunnar til töku afurðaláns hjá viðskiptabanka ber að tryggja rétt skil á greiðslumiðlunarfé samkvæmt nánari reglum réttur til lögtaks eða fjárnáms án undangengins dóms eða sáttar fylgir kröfu um greiðslu fjárins greiðslumiðlunarfé stærri báta samkvæmt lögunum kemur á tvo staði af því er áttatíu prósent ráðstafað inn á vátryggingarreikning sem svo er kallaður hvers skips hjá landssambandi íslenskra útvegsmanna og fer um nánari ráðstöfun þess samkvæmt lögum númer sautján nítján hundruð sjötíu og sex um greiðslu vátryggingargjalda fiskiskipa lögin mæla fyrir um skyldu landssambands íslenskra útvegsmanna til að skila andvirðinu mánaðarlega til viðkomandi tryggingafélags enda liggi fyrir samkomulag um vátryggingar fiskiskipa og skal endurgreiða skipseiganda eigi síðar við árslok þá greiðslu umfram vátryggingariðgjald þeim tuttugu prósent sem eftir standa af greiðslumiðlunarfé stærri báta er ráðstafað inn á sérstakan greiðslumiðlunarreikning fiskiskipa sem svo er kallaður hjá lífeyrissjóði sjómanna lífeyrissjóðurinn skal skipta þessu fé mánaðarlega í tilteknum hlutföllum milli lífeyrissjóða sjómanna og hagsmunafélaga og útvegsmanna greiðslumiðlunarfé smábáta það er opinna báta þilfarsbáta undir tíu lestum og krókaaflamarksbáta skal samkvæmt lögunum ráðstafað inn á sérstakan greiðslumiðlunarreikning smábáta sem svo er kallaður hjá lífeyrissjóði sjómanna lífeyrissjóðurinn skal skipta fénu mánaðarlega í tilteknum hlutföllum til lífeyrissjóða sjómanna greiðslu iðgjalda af slysa og örorkutryggingu skipverja og landssambands smábátaeigenda landssamband smábátaeigenda hefur með höndum umsjón með ráðstöfun tryggingarfjárins með líkum hætti og áður var getið um varðandi landssamband íslenskra útvegsmanna xxx fimmtíu og ein fimmtíu og fimm verði frumvarp þetta að lögum verður framangreind greiðslumiðlun í sjávarútvegi vegna lífeyrisgreiðslna og trygginga hins vegar aflögð

lögákveðins framlags samkvæmt lögunum enn verði þó gert ráð fyrir tiltekinni valkvæðri greiðsluskyldu til landssamband smábátaeigenda í formi félagsgjalda samkvæmt frumvarpinu er því gert ráð fyrir að nýr kafla bætist við ákvæði laganna sem ber heitið framlag til hagsmunasamtaka útgerðarmanna með einni nýrri grein sem verði tólftu greinar a þar kemur fram að framleiðendur sjávarafurða og aðrir fiskkaupendur svo og þeir sem taka sjávarafurðir í umboðssölu skulu greiða tiltekið hlutfall allt að hálft prósent af samanlögðu verðmæti þess afla sem þeir taka við af opnum bátum þilfarsbátum undir tíu lestum og krókaaflamarksbátum inn á reikning hagsmunasamtaka útvegsmanna til dæmis landssambands smábátaeigenda eða annars sambærilegs félags enda hafi útvegsmaður eða hagsmunasamtök útgerðarmanna fyrir hans hönd óskað eftir því að svo verði gert einnig er þar gert ráð fyrir að hagsmunasamtök útgerðarmanna skuli láta framleiðendum sjávarafurða og öðrum fiskkaupendum í té skrá yfir þá útgerðarmenn sem hafa óskað þess að greiða gjald samkvæmt greininni inn á reikning þeirra enn fremur er í frumvarpinu ákvæði um gerð skrárinnar heimild til er að birta hana á netinu heimildir útgerðarmanna til að segja sig frá skránni ráðstafanir sem skal gera við veðsetningu afla og fleira þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að sambærileg skylda hvíli á þeim sem taka fisk í umboðssölu með framangreindu er stefnt að því að innheimta gjaldsins verði skilvirk og einföld í framkvæmd en áréttað skal að þeir útgerðarmenn sem svo kjósa eru ekki skyldir til að greiða framlagið að lokum er gert ráð fyrir því samkvæmt frumvarpinu að heiti laga númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex verði breytt á þann veg að það verði framvegis lög um skiptaverðmæti enda er eins og áður segir gert ráð fyrir að ákvæði þeirra um greiðslumiðlun falli niður frú forseti eins og gerð hefur verið grein fyrir hér að framan felst í frumvarpi þessu að lagt er til að greiðslumiðlun í sjávarútvegi vegna lífeyrisgreiðslna og trygginga verði aflögð með frumvarpinu er þó einnig lagt til að í stað beinnar greiðsluskyldu til landssambands smábátaeigenda komi ákvæði sem skyldi fiskkaupendur til að greiða hluta af aflaverðmæti til hagsmunafélaga smábátaeigenda sem eiginlegt félagsgjald en sama gildir um þá sem taka fisk í umboðssölu um er að ræða valkvæða greiðsluskyldu í báðum tilvikum megintilgangur þessa frumvarps er að tryggja að lög númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex samþýðist réttarvernd sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar um félagafrelsi og rétt til að standa utan félaga breytingar á lögunum í þessu tilliti hafa verið til umræðu síðan umboðsmaður alþingis lét í té álit frá tólfta apríl tvö þúsund og tvö í máli númer þrjú þúsund tvö hundruð og fjögur tvö þúsund og eitt þá má geta þess að landssamband íslenskra útvegsmanna lagði fyrst til árið tvö þúsund og fimm að greiðslumiðlun samkvæmt lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex yrði afnumin enn má geta þess að sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið áttu aðild að starfshópi forsætisráðherra um gjaldtöku í þágu félagasamtaka sem skilaði ítarlegri skýrslu í árslok tvö þúsund og sex með dómi hæstaréttar frá átjándu október tvö þúsund og tíu í máli númer fimm hundruð og fjögur tvö þúsund og átta varð enn ljósara en áður að þörf er breytingar á fyrirkomulagi greiðslumiðlunar í fjórða kafla athugasemda við frumvarpið er nánari grein gerð fyrir tildrögum frumvarpsins með hliðsjón af réttarvernd sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar verði þetta frumvarp að lögum munu ákvæði laga númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex samþýðast réttarvernd sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar samanber líka sjötugasta og aðra grein sjtórnrarskrárinnar án felst í frumvarpinu að greiðsluskylda sem þar er gert ráð fyrir vegna hagsmunafélags smábátaeigenda verði valkvæð ekki er með frumvarpinu mælt fyrir um hagræði við öflun félagsgjalda til landssambands smábátaeigenda enda þykja ekki standa sömu rök til þess að tryggja því félagi greiðsluhagræði og í tilviki hagsmunafélags smábátaeigenda ástæður þess eru þær er að gjaldendur eru mun færri og félagið hefur allt frá árinu tvö þúsund og fimm mælst til þess að greiðslumiðlun verði afnumin að öllu leyti ómögulegt er að leggja mat á áhrif þess á starfsemi félaganna enda ekki fyrirséð hvort félögum í þeim muni fækka af þessum ástæðum þá er ljóst að mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins öðluðust gildi í maí nítján hundruð áttatíu og sex almenn ákvæði laga á sviði vinnuréttar og tryggingaverndar verða talin geta leyst af hólmi þær sérreglur sem lagt er til að falli brott með frumvarpi þessu í athugasemdum við frumvarpið er meðal annars gerð grein fyrir ákvæðum laga númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða en þar er kveðið á um að öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi sé rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með sextán ára til sjötíu ára aldurs einnig er í athugasemdunum gerð grein fyrir ákvæðum laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda þar sem fram kemur að öllum atvinnurekendum sé skylt að greiða í fræðslusjóði atvinnulífsins sem og sjúkrasjóði og orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga iðgjöld þau sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um hverju sinni en enn fremur kemur þar fram að að atvinnurekanda sé skylt að halda eftir af launum starfsmanns iðgjaldi hans til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt þeim reglum er kjarasamningar greina atvinnurekendur í sjávarútvegi falla að sjálfsögðu undir þessi ákvæði þá er í athugasemdunum fjallað um lög númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og tíu um lögskráningu sjómanna þar sem fram kemur sú meginregla að óheimilt er að leggja skipi úr höfn nema allir skipverjar hafi verið lögskráðir í skiprúm en skilyrði slíkrar skráningar eru meðal annars að fyrir liggi yfirlýsing frá viðkomandi tryggingafélagi um fullnægjandi líf og slysatryggingu skipverja samkvæmt þessu eru ætíð fyrir hendi tryggingar við slys á fiskiskipum og fiskibátum ekki eru því nú sömu ástæður og áður fyrir greiðslumiðlun í sjávarútvegi með frumvarpi þessu er hins vegar lagt til að sett verði ákvæði í lögin sem geti ýtt undir tryggari heimtur á framlagi til landssambands smábátaeigenda réttlæting þess er það mikilsverða starf sem landssamband smábátaeigenda hefur unnið á síðustu árum jafnframt er gert ráð fyrir að ákvæði þessi gildi um önnur sambærileg félög útvegsmanna rétt þykir að mæla fyrir um að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf með því er gefinn hagkvæmur aðlögunarfrestur vegna þeirra umfangsmiklu breytinga sem felast í lögunum til þess að framkvæma þau þarf aðkomu atvinnugreinarinnar tryggingafélaga lífeyrissjóða viðskiptabanka fisksala og stjórnvalda á fylgiskjali með frumvarpi þessu er að finna kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið

og gerð grein fyrir einstökum efnisþáttum þess frú forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar